Pani Przewodnicząca!

Powinno być i jest wręcz odwrotnie to, co robimy w systemach edukacji, skutkuje sprawiedliwym lepszym albo gorszym rynkiem pracy.

Chciałabym powiedzieć, że program ten postrzegam jako interwencyjny. Mamy potężny problem w Europie, jeżeli chodzi o umiejętności 40 pracodawców nie może znaleźć pracowników z właściwymi umiejętnościami.